virðulegi forseti á þingskjali sjö hundruð þrjátíu og fimm liggur fyrir ársskýrsla íslandsdeildar alþjóðaþingmannasambandsins og mun ég í stuttu máli gera grein fyrir helstu málum sem hafa verið í brennidepli innan sambandsins á liðnu ári ársskýrsla íslandsdeildar fyrir árið tvö þúsund og sjö gerir störfum þingmannanefndar mjög ítarleg skil auk skipan íslandsdeildar en í henni eiga sæti sú sem hér stendur og talar ásta möller formaður ágúst ólafur ágústsson varaformaður deildarinnar og þuríður backman og varamenn eru háttvirtir þingmenn birgir ármannsson lúðvík bergvinsson og atli gíslason svæðisbundin þingmannasambönd hlutverk ipu er að stuðla að skoðanaskiptum þingmanna frá öllu heimshornum og hlúa að samstarfi þeirra ipu fjallar um alþjóðamál og samþykkir ályktanir um þau og vinnur að framgangi mannréttindamála sem eins grundvallarþáttar lýðræðis og þingræðis þá vinnur ipu að styrkingu þjóðþinga og aðstoða við þróun lýðræðislegra vinnubragða innan þeirra sambandið styður starfsemi sameinuðu þjóðanna og á margvíslegt samstarf við stofnanir þeirra ipu heldur tvö þing á ári eitt stærðarþing að vori sem haldið er í einu af aðildarríkjum sambandsins og eitt minna þing að hausti sem er haldið í genf nema annað sé ákveðið sérstaklega auk þess heldur sambandið nokkrar alþjóðlegar ráðstefnur og málstofur á ári hverju oftast um málefni sem eru efst á baugi innan sameinuðu þjóðanna hverju sinni og þá gjarnan í tengsl við tiltekna ráðstefnu sameinuðu þjóðanna oft eru þessar ráðstefnur svæðisbundnar þá eru halda námsstefnu fyrir þjóðþing sem óska eftir slíku um ýmsa þætti löggjafarstarfsins og eflingu lýðræðis virðulegi forseti af þeim mörgu málum sem fjallað er um á vettvangi alþjóðaþingmannasambandsins á árinu tvö þúsund og sjö vil ég leggja áherslu á nokkur atriði en þau tengjast öll markmiðum sambandsins sem er að vinna að friði og samstarfi meðal þjóða og treysta lýðræði og þjóðkjörin fulltrúaþing í sessi fyrst vil ég nefna breytingar sem hafa orðið á skipulagi funda ipu en á vorþingi tvö þúsund og sjö var fyrirkomulagi haustþinga sambandsins breytt í þá veru að lögð verði áhersla á störf nýrrar nefndar ipu um málefni sameinuðu þjóðanna haustfundir fastanefnda ipu fá í þess stað minna vægi og leggja áherslu á opnar umræður og samræði við sérfræðinga til undirbúnings umræðuefna fastanefnda ipu á komandi vorþingum þá er einnig ákveðið að lengja fundi ráðsins á haustþingum meðal annars til að auka áhrif þingmanna á ákvarðanir um starfsemi ipu í öðru lagi er umræða um friðsamlega sambúð ólíkra trúarbragða en sjaldan hefur verið meiri þörf umræðna og skoðanaskipta milli menningarheima en nú fyrsta fastanefnd ipu um frið og alþjóðleg öryggismál lagði fram skýrslu um málið og var ályktun samþykkt á grundvelli hennar segja má að ipu sé eini vettvangurinn þar sem þingmenn frá nær öllum ríkjum heims geta rætt saman skipst á skoðunum og reynt að ná sameiginlegri niðurstöðu um málefni a slíkum fundum takast kynni með fólki frá ólíkum þingum og mikilsverð tækifæri skapast til að efla tengsl og samvinnu við þing frá öðrum menningarsvæðum í þriðja lagi virðulegi forseti vil ég nefna starf ipu til að efla lýðræði mörg aðildarþing sambandsins eru ekki lýðræðislega kjörin og í sumum fer ekkert löggjafarstarf fram þingmenn frá slíkum þingum kynnast lýðræðislegum vinnubrögðum á þingum ipu en jafnframt vinnur sambandið mjög mikilvægt starf í þessa veru milli þinga námskeið eru haldin fyrir þing sem eru að setja sig áfram á lýðræðisbrautinni ýmsa þætti þingstarfsins stundum í samstarfi við viðeigandi stofnun sameinuðu þjóðanna eða aðra alþjóðastofnun sem dæmi um námskeið sem haldin voru á árinu tvö þúsund og sjö má nefna námstefnu fyrir asísk þjóðþing um sjálfbæra þróun sem haldin var í laos og svæðisbundin málþing um úrræði þinga á sviðum barnaverndar í suðaustur asíu sem var haldið í pakistan ipu veitir jafnframt einstökum þingum tæknilega aðstoð og þjálfun af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á þingum ipu árið tvö þúsund og sjö en efna atvinnusköpun og atvinnuöryggi á tímum hnattvæðingar umræða um hvernig stuðla megi að fjölbreytni og jafnrétti með sameiginlegum lýðræðis og kosningastöðlum og brýna nauðsyn þess að stöðva víðtæk mannréttindabrot í mjanmar og koma aftur á lýðræðislegum réttindum í landinu hundrað og sextánda þing ipu var haldið í nusadua í indónesíu tuttugasta og áttunda apríl til fjórða maí á síðasta ári það þing sóttu þingmennirnir hjálmar árnason drífa hjartardóttir og jón gunnarsson auk belindu theriault ritara íslandsdeildar hundrað og sautjándu þing ipu var haldið í genf sjöunda til tíunda október síðastliðinn og sóttu það þingmennirnir ásta möller ágúst ólafur ágústsson og þuríður backman auk örnu gerðar bang ritara íslandsdeildar virðulegi forseti ég vil taka fram að afar mikil áhersla er lögð á mannréttindi og jafnréttismál í starfi ipu í því samhengi vil ég nefna sérstaka nefnd um mannréttindi þingmanna sem gegnir veigamiklu hlutverki innan ipu og gefur út viðamikla skýrslu fyrir hvert þing á grundvelli skýrslunnar samþykkir ráðið fjölmargar ályktanir um mannréttindabrot gegn þingmönnum nefndin vinnur mikið starf á milli þinga þar sem hún fer yfir mál þingmanna sem mannréttindi hafa verið brotin á hvort sem um er að ræða fangelsi hótanir barsmíðar mannshvarf eða dauðsfall nefndin sækir viðkomandi lönd ræðir við málsaðila aflar gagna og leitar lausna í málum viðkomandi þingmanns og málum er oft fylgt eftir árum saman þar til einhvern niðurstaða fæst einnig hefur árleg samantekt samtakanna á stöðu kvenna í þjóðþingum heims vakið mikla athygli og er iðulega vitnað til hennar í umræðum og í fjölmiðlum sú áhersla og mikla vinna sem alþjóðaþingmannasambandið leggur í að styðja við og styrkja hlut kvenna í stjórnmálum með ráðstefnufundum og útgáfu handbóka og skýrslna svo og með ýmsum formlegum og óformlegum hætti er aðdáunarverð þess má geta að á þingum ipu er sérstaklega haldið til haga fjölda kvenna sem tekur þátt í störfum þingsins og jafnframt er haldin nákvæm tölfræði yfir hlutfall karla og kvenna í þjóðþing heims á hundrað og sautjándu þingi ipu voru til dæmis þrjátíu og einn komma eitt prósent þingfulltrúa konur sem er betri staða en á þinginu þar á undan þar sem konur voru um tuttugu og sex og hálft prósent íslandsdeildin hélt fimm fundi á árinu og fór þar aðallega fram undirbúningur fyrir þar aðallega fram undirbúningur fyrir þátttöku á þingum ipu íslandsdeildin var að venju mjög virk í starfi ipu og lét að sér kveða í öllum helstu málum sem koma til umræðu í nefndum og á þingum sambandsins ég vil taka fram virðulegi forseti að norrænt samstarf er mjög sterkt innan ipu og norrænu landsdeildirnar er almennt mjög virkar í starfi sambandsins norrænu landsdeildirnar halda samráðsfund til undirbúnings fyrir hvert ipu þing og hafa norðurlandafulltrúar til dæmis stutt hvern annan til að ná kjöri í embættum á vegum ipu þar sem vilji hefur verið fyrir sterkt norrænt innlegg í starfinu á samnorræn gildi norðurlönd skiptast á að fara með stjórn norræna hópsins og voru íslendingar í forustu árið tvö þúsund og sjö tveir fundir voru því haldnir hér á landi sá fyrri í reykjavík tuttugasta mars og sá síðari í stykkishólmi fimmta september síðastliðinn á fundi ipu tekur íslandsdeildin þátt í starfi tólf hópsins svokallaða sem er landfræðilegur hópur vestrænna lýðræðisríkja hópurinn hittist á fundum sextán morgna meðan á þingi stendur og fer yfir helstu mál þingsins og leitast við að samræma afstöðu eins og hægt er á þeim fundum eru fulltrúar hópsins jafnframt valdir í embætti og störf á vegum ipu meðal annars í framkvæmdastjórn í kvennaráð samtakanna og formennsku í nefndum tveir þingmenn frá aðildarríkjum hópsins hafa seturétt á fundunum virðulegi forseti nú er svo komið að ég sem hér tala sem formaður íslandsdeildar hef verið hvött dyggilega til að bjóða mig fram til kosningar í framkvæmdastjórn ipu fyrir hönd tólf hópsins sautján manna framkvæmdastjórn hefur umsjón með rekstri ipu og eru fulltrúar hennar kosnir til fjögurra ára á ráði samtakanna og sætunum skipt á milli landfræðilegra hópa ipu nú er einn norrænn fulltrúi í framkvæmdastjórninni formaður finnsku landsdeildarinnar en kosning að rennur út í apríl næstkomandi ég hef því ákveðið að bjóða fram krafta mína og fara í framboð til framkvæmdastjórnar ipu og fer kosning fram á næsta þingi sem haldið verður í höfðaborg í suður afríku í næsta mánuði virðulegi forseti eins og áður sagði er gerð nákvæm grein fyrir því sem fram fór á fundum nefndarinnar í skýrslu þeirri sem hér er mælt fyrir og vísa ég til hennar varðandi frekari upplýsingar um störf nefndarinnar ég vil að lokum þakka íslandsdeildarmönnum gott samstarf á þessum mikilvæga vettvangi jafnframt vil ég þakka ritara íslandsdeildar ipu sem var framan af starfsárinu belinda theriault henni vil ég þakka sérstaklega fyrir langt og farsælt samstarf á þessum vettvangi en hún hefur horfið úr störfum fyrir alþingi einnig þakka ég örnu bang starfsmanni og ritara íslandsdeildar ipu og lofar samstarf okkar hingað til mjög góðu um framhaldið að svo mæltu læt ég lokið umfjöllun minni um skýrslu íslandsdeildar alþjóðaþingmannasambandsins fyrir árið tvö þúsund og sjö